Señor Presidente, mi grupo político ha votado a favor de la urgencia para el plan de recuperación del atún rojo porque es imprescindible que las nuevas medidas entren en vigor antes del comienzo de la campaña de abril. Pero quiero recordar también que ningún plan de recuperación va a salvar al atún rojo mientras no disminuya la capacidad de pesca, empezando por la de algunas flotas comunitarias, bien conocidas y señaladas desde hace años en este asunto, años en que los Estados en cuestión han permitido que se multiplicaran sus buques hasta límites escandalosos ante la pasividad de la Comisión Europea, lo que nos ha llevado a esta situación casi sin salida. Cuando se aprobó el plan de recuperación actual en el año 2007, presenté una enmienda, aceptada por este Pleno e incorporada por la Comisión a su texto final, para que se obligara a los Estados miembros a desarrollar planes de pesca que demostraran que la capacidad de su flota se ajustaba a la cuota concedida. Pese a ello, en el año 2008 hubo que cerrar de nuevo anticipadamente la veda y antes, incluso, que el año anterior, al comprobar que sólo en pocas semanas prácticamente toda la cuota comunitaria se había agotado, es decir, que fuimos aún a peor. Ahora, el artículo 5 del nuevo plan de recuperación obliga a los Estados miembros con sobrecapacidad a eliminar al menos un 25 de ésta antes del año